Es ist einer der ersten Texte, der nach dem neuen Abkommen, das wir ja unter Schmerzen geboren haben, verabschiedet wird. Ich möchte mich nachhaltig hinter die beiden Sitze für die Agentur stellen. Das heißt, die Agentur hat einen Sitz in Heraklion und den anderen in Athen.

Es kann nicht angehen, dass Agenturstandorte Mittel zur Infrastrukturpflege vor Ort sein sollten.